Ich wollte das nicht tun und werde das nicht wieder tun.

Herr Langen hat es thematisiert, der Präsident hat es gerügt ich wollte mich dafür entschuldigen.